Domnule președinte, am votat împotriva rezoluției pentru că e superficială și profund nedreaptă. În România, independența unor magistrați a fost serios afectată de procurorii generali, Laura Kövesi și Augustin Lazăr, care în 2009 și în 2016 au semnat protocoale secrete cu Serviciul de Informații, obligând procurorii să devină subordonații acestuia și să îi raporteze evoluțiile din anchetele penale, o situație unică în Uniunea Europeană și regret că pe mulți din colegii mei din Parlamentul European nu îi interesează realitatea din România. Odată cu dezvăluirile privind amestecul serviciului secret în actul de justiție și în viața politică e clar că la umbra mecanismului de verificare și cooperare în România a fost creat un monstru, iar Comisia Europeană ar trebui să își asume responsabilitatea pentru că a tolerat acest lucru. Rezoluția de azi vrea sa albească și Comisia Europeană și acele state membre care în ultimii ani au criticat doar ce le a convenit, inclusiv prin raportul MCV de azi, pervertind astfel însuși fundamentul statului de drept.